Wir haben ja vor einem Jahr die neue Gesetzgebung über den fairen Umgang mit sogenannten Konfliktmineralien beschlossen. Das war ein wichtiger Schritt im Rahmen einer wertebasierten Handelspolitik und auch weg von einem nur auf Abkommen bilateraler Art gerichteten Handelspolitik hin zu einer Orientierung auf Wertschöpfungsketten. Das ist angesichts globaler Wertschöpfungsketten genau der richtige Ansatz.

Das war sicherlich ein großer Erfolg für alle Institutionen der Europäischen Union. Diese Gesetzgebung wird am

Das ist natürlich etwas Neues, das bisher in der Praxis noch nicht erprobt worden ist.

Wir haben die vier wichtigsten sogenannten Konfliktmineralien in den Fokus genommen Tantal, Wolfram, Zinn und Gold die gerade in Regionen gewonnen werden, die durch Bürgerkriege und andere Auseinandersetzungen belastet sind, und wo Menschen gezwungen werden, auch Kinder gezwungen werden, diese Mineralien abzubauen. Ich glaube, jeder, der Goldschmuck oder ein Smartphone hat, sollte sicher sein, dass die Materialien, die da verwendet werden, eben nicht aus Zwangsarbeit, aus brutalen Situationen resultieren. Deswegen Für diese vier Mineralien die gesamte Wertschöpfungskette mit einer Sorgfaltspflicht, von der Mine über den Schmelzbetrieb bis hin zum Produkt. Diese vier Mineralien, die wir in den Fokus genommen haben, umfassen 35 des

Insofern werden wir da auch einen wichtigen Schritt im globalen Kontext setzen. Und jetzt haben die beiden Ausschüsse diese Debatte und die Anfrage zur mündlichem Beantwortung gestellt, weil in der Vorbereitung bis zum Januar 2021 natürlich einige Schritte zu unternehmen sind. Denn die Gesetzgebung ist der erste Schritt, aber dann gibt es eben einige Schritte hinsichtlich der Umsetzung. Und wir wollen natürlich die Gesetzgebung so gestalten, dass es keine Schlupflöcher gibt, die ermöglichen, dass diese gute Gesetzgebung unterlaufen wird. Insofern wollen wir sicherstellen, dass das Maximum dieses positiven Effekts wirklich Anklang findet. Nebenbei an die Industrie Wir haben natürlich den

Die Fragen konzentrieren sich im Wesentlichen auf den Bereich Wie sieht es eigentlich mit der Anerkennung von freiwilligen Industrieschemen aus? Wir haben in der Gesetzgebung gesagt, wenn bestimmte Industrien vorangehen und zuverlässige eigenverantwortliche Industrieschemen haben wollen, wird das anerkannt. Gibt es da schon Untersuchungen und gibt es da auch Vereinbarungen mit der OECD, bestimmte Schemen in den Blick zu nehmen? Dann haben wir im Rahmen der Gesetzgebung auch nach begleitenden Maßnahmen gefragt, sowohl was Klein und Mittelbetriebe hier bei uns anbelangt, die sicherlich besondere Schwierigkeiten haben, als auch bezüglich der Frage, wie man entwicklungspolitisch Hilfestellung vor Ort

Die Transparenz der Daten war auch ein wichtiger Gesichtspunkt.